Madame la Présidente, cet attachement à la démocratie à travers le monde est remarquable, mais ici, au Parlement européen, il me semble prioritaire de nous préoccuper de la démocratie en Europe et, pour ma part a fortiori, en France. En Europe aussi, les libertés sont bafouées. Les gouvernements hongrois et polonais, démocratiquement élus, défendent l'identité de leur peuple, vous les menacez. Les Italiens portent au pouvoir deux partis soucieux des intérêts de leur peuple, les eurocrates appellent à ne pas respecter leur volonté.

Junker qui, pour faire plier la Grèce, affirmait qu'il ne saurait y avoir de choix démocratique contre les traités européens? Au prétexte de lutter contre les fake news et les discours de haine, toute expression dissidente est censurée sur les réseaux sociaux. En France, les identitaires notamment en ont fait l'amère expérience, tout comme Tommy Robinson en Angleterre, pour avoir dénoncé les méfaits de l'immigration. Ce grave recul des libertés en Europe est profondément dangereux et pourtant vous le cautionnez et vous l'encouragez.